Madame la Présidente, Madame la Commissaire, de 2013 avec les à 2020 avec les en passant par les c'est d'abord au travail des journalistes et des lanceurs d'alerte, qui ont permis de dévoiler ces agissements criminels, que l'on doit ces informations et auxquels je tiens à rendre hommage aujourd'hui. Vos révélations alimentent le travail de ce Parlement depuis des années pour que la mafia, les oligarques, les despotes, les terroristes, les barons de la drogue, mais aussi les politiciens véreux arrêtent de piller les ressources collectives avec la complicité de banques sans scrupules, comme la deutsche Bank ou ING qui sont pointées dans les dossiers FinCEN.

Pour entraver l'action des criminels et des politiciens véreux, les banques doivent respecter leurs obligations anti blanchiment et les pouvoirs publics doivent les y contraindre. Qu'attendent nos gouvernements et le Conseil qui brille, une fois de plus, par son absence, pour mettre en œuvre une fois pour toutes la législation européenne, pour cesser de fermer les yeux sur le soutien apporté par les banques aux entreprises criminelles et pour appliquer de lourdes amendes ainsi que des sanctions pénales à l'égard des dirigeants des établissements bancaires, pour encourager la mise en place de l'unité financière de supervision européenne, pour consolider les capacités d'enquête et de poursuite à l'échelle de l'Union,

Et n'oublions pas que derrière ces transactions, cette criminalité, il y a aussi des milliers de victimes. Des victimes de trafic de drogue, de corruption, de terrorisme et de conflits armés. Autant d'activités qui sont rendues possibles par un dénominateur commun l'argent sale qui circule grâce aux banques.